Mes chers collègues, vous le savez bien, notre économie et notre industrie en Europe dépendent de ressources et de matières premières, dont les prix sont de plus en plus instables et dont l'accès devient incertain, dans un contexte de concurrence internationale redoutable. Parlons, par exemple, des terres rares nécessaires à bon nombre de nouvelles technologies, dont la Chine détient presque tout le potentiel minier. Afin de protéger notre compétitivité industrielle, mais aussi notre environnement, nous devons impérativement apprendre à moins dépendre de ces ressources, en développant l'innovation et le recyclage. L'Union européenne doit avancer vers une réelle économie circulaire, dans laquelle l'allongement de la durée de vie des matières serait une priorité, dès le stade de la conception des produits et jusqu'à la réutilisation et au recyclage des déchets. À des fins d'efficacité, la valorisation énergétique des déchets doit également être promue. Nous devons aussi nous tourner vers l'exploitation durable de ressources dont le potentiel est encore, trop souvent, sous estimé. Je tiens à insister sur l'importance du capital naturel constitué par les ressources forestières. Le bois est une ressource énergétique renouvelable et un formidable matériau de construction sain et naturel. Face au dynamisme des puissances émergentes, nous devons adopter une attitude plus proactive et plus imaginative dans l'utilisation des ressources afin de retrouver le chemin de la croissance.

Elle doit aussi agir sur le comportement des consommateurs en les responsabilisant. En ce sens, je soutiens les expérimentations en cours sur l'affichage environnemental des produits, dont le but est de fournir aux Européens une information crédible sur les impacts environnementaux de leur choix de consommation. Les ressources comme l'eau, par exemple, sont des biens fragiles et précieux, ne l'oublions pas.